Chciałbym odnieść się do sprawozdania dotyczącego preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu na rok

W dobie kryzysu trzeba szukać oszczędności wszędzie.

W naszym przypadku powinno mieć to realny wymiar wskazujący także wszystkim innym instytucjom unijnym, że oszczędności powinny dotyczyć absolutnie wszystkich bez wyjątku. Uważam, że takie oszczędności w budżecie Parlamentu możemy znaleźć, oszczędzając na wynajmie budynków, oszczędzając na podróżach, a także dążąc do